A bizottság tagjainak körülbelül kétharmada kicserélődött, közben emelkedett ha enyhén is a petíciók száma. Egyébként is izgalmas volt abból a szempontból, hogy az Európai Unió a demokratikus deficitet csökkenteni próbálta a Lisszaboni Szerződés elfogadásával, életbe lépésével. A Petíciós Bizottság valóban nem vesz részt a jogalkotási folyamatban és emiatt sokan kevésbé fontosnak tekintik, mint más bizottságokat, de pontosan a demokratikus deficit csökkentése szempontjából kiemelt szerepe van, abból a szempontból tehát, hogy az állampolgárok és az uniós intézmények között kapcsolatot teremt. Fontos visszajelzés nekünk az, hogy enyhén emelkedett a benyújtott petíciók száma, de nem igazán csökkent a nem befogadható petíciók száma. Sokat kellene javítani még az információn, hogy pontosan tudják az állampolgárok, hogy mikor fordulhatnak petíciókkal a bizottsághoz. Azt hiszem, az is fontos visszajelzés mindannyiunk számára, hogy milyen területeket érintenek a petíciók. Ezek vagy azok, ahol nem elégséges az európai uniós jogszabályok átültetése, nem elegendően jó a végrehajtásuk, vagy ahol az állampolgárok szeretnének nagyobb európai uniós kompetenciát látni környezetvédelem, emberi jogok kérdése.

Én is szeretném kiemelni azt, hogy nagyon nagy szüksége van a bizottságnak arra, hogy az Európai Bizottsággal együtt tudjon működni, kiemelten Sefcovic biztos úrral, akinek a segítsége nélkül sokkal kevésbé tudunk hatékonyak lenni.

Egyébként is az időtényező nagyon fontos, és emiatt a Bizottság együttműködése. Még egy dolgot említenék meg nem minden nyelven egyenlő gyorsan tudjuk intézni a petíciókat.